und sieben Vor Ort Besuche gemacht. Das Ergebnis liegt jetzt vor, und es liegt in der Hand der Fraktionen, die Empfehlungen, die der Ausschuss erarbeitet hat, anzunehmen. Ich habe die große Bitte, dass wir diesen Bericht jetzt am Ende nicht so gestalten, dass wir keinerlei Forderungen mehr haben. Wir müssen den Druck aufrechterhalten! Deshalb bin ich auch dafür, dass ein Sonderausschuss bis Ende der Legislaturperiode installiert wird. Und ich hoffe, die Fraktionen finden hier eine gemeinsame Linie. Transparenz ist der Schlüssel, hat Herr Moscovici gesagt. Dass wir den Paradigmenwechsel bereits erreicht haben, wage ich allerdings zu bezweifeln. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander und mit dem Parlament lässt zu wünschen übrig. Bevor die EU Mitgliedstaaten Sanktionen gegen Drittstaaten beschließen, müssen sie ihren eigenen Verantwortungsbereich in Ordnung bringen. Das ist meine Schlussfolgerung aus den Panama Papieren. Und deshalb sage ich Persönlich werde ich dem Änderungsantrag Nummer 14 der Sozialdemokraten, in dem vier Mitgliedstaaten genannt werden, auch zustimmen.